hæstvirtum fjármálaráðherra hann hefur verið duglegur og vasast í mörgu ég set hins vegar spurningarmerki við því að hann einn skuli

það sem mig langaði að ræða hér er flokksræðið ég held að það blasi við í þessari rannsóknarskýrslu að það einræði sem halldór og davíð höfðu geir og ingibjörg var slæmt það er hluti af hinum stóra vanda nú erum við með tvo ráðherra hæstvirtur forsætisráðherra og hæstvirtur fjármálaráðherra jóhanna sigurðardóttir og steingrímur j sigfússon sem í rauninni hafa tekið að sér sama hlutverk ég verð að segja fyrir mína parta að enn á ný og allt síðasta þing höfum við verið að horfa upp á sama flokksræðið og margir börðust svo hart gegn áður það endurspeglast kannski í icesave málinu

og það að einstakir þingmenn voru sveigðir og beygðir til þess að gefa frá sér eigin sannfæringu nú spyr ég hæstvirtan fjármálaráðherra er hann reiðubúinn sem hluti af framkvæmdarvaldinu að gefa eftir það yfirgnæfandi óhóflega vald sem framkvæmdavaldið hefur yfir alþingi hann ræddi hér eftirlitshlutverkið og benti á að því væri ábótavant er það ekki ábótavant vegna þess að ráðherrar hafa tekið sér allt það vald sem alþingi á að hafa hefur eitthvað breyst með nýrri ríkisstjórn það hefur ekkert breyst í mínum huga þess vegna vil ég spyrja hæstvirtan fjármálaráðherra að svara þessari spurningu